Napriek tomu môžeme konštatovať, že pri plnení týchto cieľov sa už dosiahol významný pokrok, a to najmä v oblasti znižovania extrémnej chudoby, ale aj v oblasti zníženia úmrtnosti detí a matiek. Nový program rozvojových cieľov po roku 2015 musí reagovať na zmeny globálnych podmienok v oblasti demografického vývoja, ekonomických pohybov či klimatických zmien. Základnou líniou nového miléniového rámca by, podľa mňa, malo byť odstránenie chudoby a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, ktorého súčasťou musia byť aj dobre fungujúce mechanizmy ochrany zdravia a podpory vzdelávania. Základným predpokladom na dosiahnutie týchto cieľov musí byť vytvorenie mierového a pokojného prostredia, ktoré poskytne elementárny základ pre dobrú transparentnú demokratickú správu verejných vecí. Len pri vytvorení dobrých mechanizmov verejného spravovania spoločnosti môžeme dosiahnuť podmienky na výraznejšie využitie domácich zdrojov rozvojových krajín pri financovaní týchto cieľov, a to najmä efektívnym potláčaním korupcie a zvýšením legálnych príjmov z daní.